Hvala, gospod poslanec. Poslanke in poslanci, predsedujoča! Ja, to je res jara kača, je pa mogoče in medias res, treba povedati nekatere številke, ki se gibajo. Število specializantov, dva tisoč specialistov in specializantov leta dva tisoč deset - petindvajset specialistov pa sedem specializantov, skupaj dvaintrideset anesteziologov in takrat problema s tem ni bilo. No, potem pa je seveda, število specialistov padalo in je leta dva petnajst umanjkalo zaradi odhoda v pokoj in v tujino, tako da smo imeli dvajset specialistov, smo imeli pa petnajst specializantov, skupaj petintrideset in danes imamo tudi petintrideset specialistov in specializantov skupaj. Pri tem, da se število operativnih posegov, ne povečuje bistveno oziroma število ur, ki so potrebne za, da da to ne povečuje. najprej smo šli seveda pogledat pogledat številke. letos avgusta so vložili vlogo za izdajo sklepa o posebnem programu na področju anesteziologije za obdobje od oktobra do julija dva devetnajst, in da ne berem velike, obrazložitve, tujci, ki so jih imeli, so bili precej dražji, zato so predlagali, da, grejo, da da sklenejo podjemne pogodbe z domačimi. Podjemne pogodbe se pa lahko sklenejo: storitev ni mogoče izvesti v okviru rednega delovnega časa, zdravstvenih storitev ni mogoče zagotoviti z ustrezno organizacijo dela, zagotovljen mora biti vir financiranja in izkazno ekonomijo opravičenosti sklenitve podjemne pogodbe z lastnimi zaposlenimi, spoštovana mora biti pravica zaposlenega do dnevnega počitka. Šele ko so vsi zgornji pogoji, in je dokazano, da organizacijo dela ni mogoče izvesti z drugimi oblikami dela, se lahko sklenejo podjemne pogodbe. Mi smo na podlagi prej naštetih podatkov z, mariborskemu kliničnemu centru predlagali, naj še enkrat pretehtajo organizacijo dela in pogledajo, če bi se z drugačno organizacijo dela to dalo naredili. narediti, zaenkrat tega odgovora, še nimamo. Glede na dejstvo, da je vlogo za posebno program na področju anesteziologije potrdil sveta zavoda, bomo na Ministrstvu za zdravje zaprosili UKC Maribor za predložitev analize, ki je bila predlagana za odločanje na svetu zavoda. In skladno z določili pravilnika o merilih za ločitev višine plačila opravljanja zdravstvenih storitev v podjemni pogodbi ali drugih pogodbah civilnega prava. Jaz se moram kot minister namreč prepričati, preden dam to, dovoljenje, da so res izkoristili vse obstoječe organizacijske možnosti. In še enkrat, do pred treh let ob istem številu anestezistov ni bilo težav, zdaj pa so.